um klukkan hálftvö í dag að loknu hádegishléi fara fram atkvæðagreiðslur og síðan utandagskrárumræða um vímuefnavandann málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðjón a kristjánsson hæstvirts félagsmálaráðherra magnús stefánsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu